hæstvirtur forseti ég kem hér til þess að taka undir það með öðrum stjórnarandstæðingum og segja við erum tilbúin til að vera hér til miðnættis og það þarf enga atkvæðagreiðslu en af því að háttvirtur þingmaður ásmundur einar daðason virðist ekki skilja út á hvað þetta gengur vil ég auðvelda þingflokksformanni framsóknarflokksins að átta sig á verkefninu það er samstöðufundur örorkulífeyrisþega hér fyrir utan núna það væri tilvalið að hann færi og kynnti sér sjónarmið þeirra á þeim brennur ranglæti framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks sem ætla ekki að greiða afturvirkt bætur almannatrygginga til lífeyrisþega frá fyrsta maí tvö þúsund og fimmtán samsvarandi leiðréttingar á kjörum og launafólk á íslandi hefur fengið og við sem hér erum frá kjararáði ég hvet stjórnarþingmenn til að fara út og kynna sér málstað lífeyrisþega það gæti greitt fyrir þingstörfunum ef þau sjá ljósið